Met het politiek engagement van de staatshoofden en regeringsleiders voor een Europees herstelfonds én een meerjarenbegroting kunnen we opnieuw investeren in onze Europese toekomst en in onze Europese economie.

Ook het brexitfonds van 5 miljard euro is noodzakelijk en goed voor zowel ons land België als voor de EU. Maar het werk is niet af.

Ook de grote besparingen op gezondheidsprogramma's, Erasmus en defensie keur ik ten sterkste af. De EU kan zonder volwaardige defensiesamenwerking geen strategische autonomie verwerven. De onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement starten nu, terwijl een tweede coronagolf op ons afkomt en een harde brexit meer en meer waarschijnlijk wordt.